Celem jednolitego rynku jest swobodny przepływ towarów, usług i kapitału pomiędzy państwami członkowskimi, co prowadzić ma do zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Obywatele wciąż jednak napotykają trudności w jego sprawnym funkcjonowaniu, szczególnie wskutek szeregu luk prawnych, a także niedostatecznych informacji. Zgadzam się więc z koniecznością przedstawienia Komisji i państwom członkowskim zaleceń, które przyczynią się do unormowania działania jednolitego rynku, gdyż poprawa możliwa będzie tylko przy zaangażowaniu państw członkowskich. Konieczne jest ujednolicenie choćby uznawania kwalifikacji zawodowych czy dostępu do świadczeń zdrowotnych i emerytalnych, a także usług bankowych.

Popieram wezwanie do modernizacji krajowych administracji publicznych w kierunku upowszechniania usług elektronicznych. Pozytywnie odbieram również postulat ściślejszej współpracy pomiędzy Parlamentem, Radą, Komisją i państwami członkowskimi ukierunkowanej na zwiększenie wpływu obywateli w sprawach wewnętrznych Unii.